Señora Presidenta, señora Comisaria, sabemos que en el paquete de medidas que se está preparando para las víctimas no se incluye ninguna medida jurídica. Lo acaba de denunciar el europeo de mujeres en el Parlamento se habla de buenas prácticas, se habla de coordinación, pero nos queda todavía un largo camino por recorrer. Quisiera decirle también que la violencia que vivimos no tiene orígenes exóticos es una violencia nuestra.

No es posible luchar contra la mutilación genital, contra los crímenes de honor, contra todo ese acoso que mujeres procedentes de otras culturas sufren sin que exista un instrumento de esta naturaleza. Por eso es tan importante que ellas también estén incluidas, y el Parlamento ha trabajado, con todas las enmiendas de los ponentes en la sombra para que todas estas víctimas también estén incluidas en este instrumento jurídico. Por eso es tan importante que trabajemos juntos en este tema y por eso lamentamos que el Parlamento y la Comisión no hayan acordado el mismo texto a lo largo de este procedimiento. Incluso en el supuesto de que el Parlamento y la Comisión hubieran acordado el mismo texto, aún tendríamos una batalla que dar. Señora Comisaria, flaco favor se les hace a las víctimas de la violencia si se considera que retrasar la iniciativa dos, tres o cuatro años más sería mejor para ellas, porque no es así.

El problema es que hay que aplicarla el problema es que tenemos que tomar medidas y cuando hay que tomar medidas, a veces, son medidas jurídicas y, a veces, tienen obstáculos en el camino. El mayor obstáculo, la voluntad política. Por eso es tan importante que estemos todos de acuerdo en una iniciativa de esta naturaleza, y es el Consejo quien ahora tiene la palabra, son los Estados miembros quienes ahora tienen que decidir si realmente este instrumento es un instrumento que va a ser eficaz para las víctimas y que va a ser necesario. Nosotros lo creemos así por eso hemos defendido este instrumento y por eso estamos aquí. Y defendemos también su urgencia. Por eso quisiéramos que este voto del Parlamento fuera masivo, para que realmente los países que aún no han decidido o que han decidido ya estar en contra de esta iniciativa la valoren como el único procedimiento que se podrá utilizar ahora y en el futuro. Un instrumento por naturaleza difícil y complejo, pero que abre camino y que protegerá a las víctimas y protegerá la ciudadanía de las mujeres.